Ich war bei der Abstimmung im Wirtschaftsausschuss bis zum Schluss dabei und konnte deswegen erst etwas verspätet hier dazukommen. Ich glaube, wir können nun alle festhalten, dass der Schutz kleinerer und mittlerer Unternehmen insbesondere in den Kleinproduktionen in der Landwirtschaft schon immer ein wichtiges Anliegen vieler Kräfte hier in diesem Haus war, dazu hat immer auch die EVP Fraktion gehört. Deswegen möchte ich natürlich allen, die daran mitgewirkt haben, dass diese nun vorliegende Richtlinie zustande kam, herzlich danken, insbesondere auch dem Berichterstatter, Herrn de Castro. Aber ich glaube schon, deutlich machen zu müssen, dass diese Richtlinie, Herr Kommissar, nicht in allen Bereichen perfekt gelungen ist. Denn der Schutz der Unternehmen, die hier jetzt in den Anwendungsbereich einbezogen sind, geht weit über die Definition dessen hinaus, was kleine und mittlere Unternehmen bis heute waren.

Aber wenn man sich dieser Frage stellt, braucht man in Europa dafür eigentlich eine Folgenabschätzung. Und deswegen habe ich schon gewisse Zweifel, ob wir vom Agrarbereich ausgehend nun eine Erweiterung der KMU Definition so aus der Hand schütteln können oder ob wir dafür nicht etwas mehr Zeit gebraucht hätten.